șomajul este de 20 dar șomajul în rândul tinerilor este de 40 și nu este o singură țară, sunt foarte multe state în care media în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât media la nivel național. Dacă vorbim de construcția europeană, dacă vorbim de viitorul acestor programe și proiecte pe care le gândim aici, atunci toți acești tineri trebuie să se simtă europeni.

De aceea, mie mi se pare că ar trebui să vorbim mult mai mult despre accesul tinerilor la locurile de muncă, despre viitorul pe care acești tineri îl au în Uniunea Europeană, atunci când vorbim de programul Tineri în mișcare. Cred că nu răspundem suficient de bine acestor întrebări și cred că ar trebui să fim, de asemenea, mult mai atenți la felul în care statele membre implementează proiectele și programele pe care noi le gândim aici.